Die Schließung des zweifellos reformbedürftigen ERT im Rahmen einer Notverordnung ohne Vorwarnung, ohne Diskussion, ohne öffentliche Debatte war unangemessen und einem Rechtsstaat nicht gemäß, was das griechische Gericht festgestellt hat das muss auch gesagt werden. Und dies, nachdem die Politiker selbst das ist auch schon gesagt worden durch jahrelangen Klientelismus und Vetternwirtschaft den jetzigen Zustand herbeigeführt haben. Auch die berechtigte Kritik am Programm, auch die kann kein Freibrief sein für ein solches Verhalten einer Regierung, und deswegen ist es zu verurteilen.

Also ist es doch unsinnig, die Kommission jetzt zu beschuldigen, dass sie schuld daran ist, dass die Regierung dies gemacht hat. Das ist blanker Unsinn! Die Verantwortung liegt in Griechenland. Was die nötige Modernisierung angeht, kann ich nur dringend empfehlen, die Europäische Rundfunkunion miteinzubeziehen. Die EBU hat die Erfahrung, die Expertise, die Kompetenz und sie kann Hilfestellung leisten. Und ich begrüße ausdrücklich, dass der zuständige griechische Staatssekretär die EBU nun offenbar zu einem ersten Austausch eingeladen hat. Das ist ein richtiges Signal, ein wichtiges Signal.

Und dieses Parlament hat zu Recht immer wieder die Bedeutung des öffentlich rechtlichen Rundfunks für die demokratische Gesellschaft in Europa betont.

Aber einige Rahmenbedingungen sollen stimmen redaktionelle Unabhängigkeit, Transparenz und klare Regeln für die Finanzierung. Und deswegen glaube ich also, dass die Mitgliedstaaten berechtigt sind und die Aufgabe haben, einen wahren öffentlich rechtlichen Rundfunk anstelle eines Staats und Regierungssenders zu installieren. Ich hoffe, Griechenland wird das